Zawsze jeśli brakuje pieniędzy na drogi, na bezpieczeństwo, na szpitale, to dlatego że trwonimy je właśnie na takie głupie programy jak Erasmus i że pozwalamy dla kaprysu jeździć studentom z jednego kraju studiować w innym kraju.